Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, diese Debatte ist tatsächlich komplex.

Ich glaube, das ist der Kern der Debatte. Da müssen wir auch unter uns ehrlich sein und das auch so ansprechen. Niedrigere Löhne verursachen niedrigere Kosten für die Unternehmer. Niedrigere Kosten für Unternehmer heißt letztendlich auch niedrigere Angebotspreise, wenn es darum geht, einen Auftrag auch zu bekommen.

Ich wundere mich im Übrigen auch über diejenigen, die sagen, dass der deutsche Mindestlohn höher sei und nicht auf andere anwendbar wäre.

Wenn es um die Löhne geht ja, aber wenn dann die Unternehmer das Geld kassieren, dann nein. Deswegen will ich Ihnen ein Beispiel aus meiner Heimat nennen. Ich bin ein Repräsentant des ostbayrischen Bereiches in Deutschland. Ich bin an der Grenze zur Tschechischen Republik. Was machen deutsche Unternehmen? Und daher stammt auch die Kritik der deutschen FDP, weil sie nämlich von der Lobby getrieben ist. Diese Unternehmen lagern ihre Betriebe aus, 50 km weiter nach Osten. Sie bilden dort eine letterbox company mit Beschäftigten, die letztendlich tschechische Staatsbürger sind, womöglich andere Staatsangehörigkeiten haben, zu deren niedrigen Standards.

Jetzt kann man da unterschiedlicher Auffassung sein.

Was ist vor allem auch Transitverkehr? Und vor allem das habe ich heute noch gar nicht gehört was ist der grenzüberschreitende Verkehr?